Wat doe je als een vriend rare dingen gaat doen en je niet meer begrijpt waarom hij het doet? Wat doe je als een land een democratie probeert te vinden, maar zo gepolariseerd is dat compromissen er niet meer inzitten? Wij waren onlangs in Egypte met de task force met mevrouw Ashton, en ik merkte in gesprekken met parlementariërs in Egypte dat een compromis sluiten, een stapje zetten, weten wanneer je een stapje terugdoet, ruimte houden voor de collega die het niet met je eens is, dat dat er niet inzit, niet in de gewoonten, noch in de omgangsvormen. En dat betekent dat wij zitten te kijken naar een land wat ontspoord lijkt te zijn. En ja, ik maak mij ongelooflijk veel zorgen als ik zie hoe president Morsi opereert.

2. je blijft erbij en het blijft je vriend en je blijft zoeken naar mogelijkheden om te assisteren.